Še mikrofon, če , tako. Lepo pozdravljam oba ministra, preostale ministre. Kolegice, kolegi. vprašal bomo problematike izgradnje vetrnih elektrarn. Ali te naprave res tako motijo estetski videz v naravi ? Ali res tako množično pobijejo ptice, motijo spanje sosedov? V Evropi in svetu rastejo vetrne elektrarne in vetrna polja kot gobe po dežju. Pri nas pa je veliko nasprotovanj le-tem. Nemčiji jih je preko trideset tisoč, na Danskem imajo že polovico električne energije iz te izgradnje, v celi Evropi in svetu so doživele pravi razcvet. Slovenija pa je po izkoristku te energije na repu evropskih držav. Po drugi strani tarnamo za mankom alternativne energije, po drugi strani pa ne izkoristimo tega, kar nam narava dobesedno ponuja. Strokovnjaki so mnenja, da je pridobivanje energije iz vetra, pridobivanje energije od sonca in pridobivanje energije iz moči voda, ena najbolj čistih energij, kar trenutno obstaja. Izgovori, da ni dovolj področja državi, kjer veter enakomerno piha, ali da je premajhna hitrost vetra, ali da se samo v Sloveniji ptiči zadevajo v vetrne energije, so za lase privlečeni. Drugod v Evropi ne postavljajo nemogočih pogojev za izgradnjo vetrnih naprav in ne čakajo desetletje, da kako postavijo. Minimalna začetna hitrost vetra za obratovanje večjih vetrnih elektrarn, in sicer od tri do pet metrov na sekundo. Če je hitrost vetra previsoka, se vetrne elektrarne ustavijo, da ne bi nastale poškodbe. Obstajajo izdelani zemljevidi poteka povprečne letne hitrosti vetra petdeset metrov nad tlemi za celo Slovenijo, na kateri se lepo vidi območja kje bi lahko postavili vetrnice. Te naprave ne bi postavili po dolinah blizu naselij, po pobočjih, ampak strokovnjaki omenjajo primerne lokacije vzporedno ob avtocestah, stran od naselij. Sloveniji imamo, samo za vzorec, inštaliranih vetrnih elektrarn, inštaliranih pod štiri megavate proizvodnih zmogljivosti električne energije. Obratujeta le dve večji elektrarni na Griškem polju pri Senožečah. Vidi se z z avtoceste smeri Koper. To je vetrnica tipa S sedemdeset, nazivne moči dva cela tri megavata. In pri Razdrtem in še nekaj mikro elektrarn po Sloveniji. Usoda nekaterih drugih projektov, Banjška planota, Vremščica, Kozina, Selivec, Zajčica, Avčja, je odvisna od mnogih dejavnikov, od državnih in občinskih prostorskih planov. Medtem ko Sloveniji obratuje dokaj umazana elektrarna iz fosilnih goriv in imamo jedrsko elektrarno, obratujočo na potresnem območju, se ne potrudimo, da izkoristimo čisto vetrno energijo. Prepričan sem, da bo izkoriščanje druge množične alternativne čiste energije potekalo bolj smelo in prebivalci že sedaj nameščajo sončne celice za pridobitev električne energije na svoje objekte za samooskrbo za ogrevanje, bodoča polnjena elektroavtov. zanima me, kaj boste storili ...